În perspectiva redresării din criza economică și financiară, funcționarea optimă a lanțului de aprovizionare cu alimente dobândește o importanță deosebită. Având în vedere că puterea de cumpărare a cetățenilor este din ce în ce mai scăzută, sunt necesare îmbunătățiri urgente pentru evitarea escaladării prețurilor de consum la alimente. Consider că reacția asimetrică a prețurilor alimentelor la fluctuațiile prețurilor produselor de bază este legată în principal de numărul intermediarilor ce operează de a lungul lanțului de aprovizionare. Susțin adoptarea unor instrumente pe care să fie promovate și susținute lanțurile scurte de aprovizionare și piețele în care agricultorii își pot desface marfa. În acest fel se va crea o legătură directă între consumator și agricultori, prin care aceștia din urmă vor obține o pondere crescută din valoarea prețului final,